Egyetértek az Európai Bizottsággal, hogy prioritásként kell kezelnünk a szociális beruházásokat, korszerűsíteni kell jóléti rendszereinket, hathatósabb aktív befogadási intézkedéseket kell tennünk, és a szociális területre fordított költségvetésnek hatékonyabb, eredményesebb felhasználására van szükség. Éppen ezért szükség van arra, hogy az Európai Szociális Alap megkaphassa a megfelelő forrásokat.

Biztos úr is beszélt róla, hogy számos újabb kezdeményezés kiegészítőjeként is tekinthetünk rá, tehát mindenféleképpen pozitív.

Újra leadtuk ezt a javaslatot és ugyanígy a munkanélküli járadékok minimális feltételrendszeréről érdemes gondolkodni. Azt gondolom, hogy ezt a javaslatot is holnap még újra mérlegelhetjük. Egyébként köszönettel tartozunk Elnök Asszonynak, az előadónak.